Señora Presidenta, esta tarde vengo a denunciar que el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés Regionalista en mi región, Aragón, acaban de añadir a las zozobras, recortes y ataques al empleo, a la educación, a la sanidad y a la cultura un nuevo capítulo que añade más crispación, incertidumbre y zozobra, y ahora en torno a las lenguas que hablan miles de aragoneses que hasta ahora creían que hablaban aragonés y catalán respectivamente ―lenguas universalmente reconocidas― y ahora se han levantado encontrándose con que hablan algo que se llama la PAO y la PAPIP. La derogación de la Ley de lenguas de 2009, que las protegía, amparaba y promovía, y la adopción de una nueva norma que decide darles una denominación acientífica nos ha llenado de bochorno y responde, además, a las siglas, como he dicho, de la PAO para el catalán y la PAPIP para el aragonés, desatando la indignación de los ciudadanos aragoneses de la franja de Alcampell y Fraga, del Matarraña en Teruel y, en general, a todos. Le solicito, señora Presidenta, que este Parlamento reitere su advertencia y condene, como ya lo hizo a instancias de los diputados del Intergrupo sobre las lenguas minoritarias.